Pane předsedající, já jsem tento návrh zprávy podpořil, i když po určitém zvažování. Ne proto, že bych nepodporoval směr, kterým tato zpráva jde, ale myslím si, že tato zpráva měla být zevrubnější, že měla postihovat větší spektrum problémů, které podle mého názoru nedostatečně zohlednila. Je nepochybné, že změna klimatu se dotkne každého z nás. Je nepochybné, že to bude mít dopad na firmy, samozřejmě na státy, na každého občana. Já jsem přesvědčen, že je důležité dodržovat opravdu ta pravidla, která jsme si stanovili v Pařížské dohodě. Na druhou stranu jsou k tomu připraveny pouze dvě desítky států a mnohé státy Evropské unie vůbec nejsou. Měli bychom více zohledňovat to, že ochrana zemědělství není pouze dekarbonizace na úrovni Evropské unie, ale i v zemědělství, že musíme chránit biodiverzitu, ochraňovat půdu a vodu.